Panie przewodniczący! Uroczystości, które odbyły się 9 listopada tego roku w Berlinie w 20. rocznicę zburzenia muru berlińskiego, uczciły zjednoczenie Niemiec, ale także pokazały drogę Europy Środkowo Wschodniej do wolności, demokracji i likwidacji podziału nie tylko państwa niemieckiego, ale całej Europy.

Wielu zaangażowanych ludzi opozycji w różnych krajach walczyło o wolność i demokrację. Część z nich poświęciła swoje życie.

Pamiętajmy także o tych politykach, którzy wykazali się wielką wyobraźnią i determinacją w budowie wolności, demokracji i gospodarki rynkowej.